Señora Presidenta, la crisis nuclear de Japón no debe aprovecharse para la manipulación, pero la ciudadanía nos exige respuestas y actuaciones. La primera, que las pruebas de seguridad que se anuncian sean rápidas, que se hagan con transparencia y que obliguen a los Estados a cerrar las centrales obsoletas o inseguras. Los primeros deben realizarse en las centrales de primera generación, las que comparten tecnología con Fukushima. Han agotado su vida útil y están técnicamente superadas. Por eso, les pido que apoyen la petición de todas las instituciones del País Vasco en favor del cierre urgente de una de estas centrales, la de Garoña. A su alrededor, en un radio de menos de ochenta kilómetros, viven más de dos millones de personas. Además, hay que profundizar en la prevención desde el urbanismo y la protección civil, en la seguridad a la hora de decidir dónde colocar este tipo de equipos, y elaborar un protocolo europeo que, ante catástrofes a gran escala, nos permita actuar juntos eficaz, ordenada y rápidamente.